Gospođo predsjednice, u potpunosti podržavam ovu inicijativu i veselim se programu proširenja Europske unije jer smatram da se proširenjem i pridruživanjem novih članica istovremeno jača i mir i demokracija i stabilizacija u Europi. Također se slažem da se sredstva pristupne pomoći trebaju usmjeriti prema korisnicima s obzirom na njihove potrebe i kapacitete. Naravno da napredak na putu prema pristupanju ovisi o poštovanju vrijednosti Unije svakog podnositelja zahtjeva i njegovoj sposobnosti za poduzimanje potrebnih reformi, ali smatram da se može ostvariti prijateljska suradnja u vidu pomoći i razmjene iskustava država članica i država koje su na putu pridruživanja europskim integracijama. Jednu takvu suradnju nastoji ostvariti i Hrvatska, kao nova članica Europske unije, s nekolicinom zemalja na koje će se primijeniti ova Uredba i time doprinijeti dobrim susjedskim odnosima, ali i jačanju regionalne stabilnosti.